Ziua de 9 mai este sărbătorită în fiecare an ca Ziua Europei și îi felicit cu această ocazie pe toți cetățenii europeni. În declarația din 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, arăta că Europa nu se va construi dintr o dată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete, care vor genera în primul rând o solidaritate de fapt. Planul Schuman viza fuziunea piețelor, modernizarea și extinderea producției de cărbune și oțel, egalizarea și îmbunătățirea nivelului de trai al muncitorilor din aceste ramuri industriale. Astăzi, statele membre se confruntă cu crize economice, financiare și sociale și este nevoie mai mult ca oricând de solidaritate și de respectarea principiilor fundamentale ale Uniunii. Solicit ridicarea barierelor privind libera circulație a lucrătorilor din România și Bulgaria.